Madame la Présidente, la presse internationale nous a fait part de nouvelles encourageantes venant du Pays basque. Un des protagonistes du conflit armé, l'ETA, vient de prendre une initiative publique en faveur d'une solution politique et pacifique. Leur déclaration évoque la fin des actions militaires, ce qui va plus loin que le simple cessez le feu répercuté par les médias, et elle implique l'établissement d'un contrôle international dans lequel l'Union européenne doit prendre toute sa place. Déjà en Irlande du Nord, l'Union européenne a apporté une contribution décisive à la mise en place puis à la consolidation du processus de paix de

Le Parlement européen doit veiller à saisir toutes les opportunités pour que la paix progresse enfin en Euskadi, qui est au cœur même de l'Union européenne. Madame la Présidente, j'insiste à nouveau, le conflit basque se déroule au cœur même de l'Union européenne. Il est un abcès dangereux pour la démocratie et l'Union a donc tout intérêt à contribuer activement à une solution pacifique.